Aș dori să salut eforturile Comisiei pentru prelungirea derogărilor pentru mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, dar și eforturile privind reforma acestui fond. Sunt pentru extinderea acestuia către lucrătorii din agricultură și pentru creșterea ratei de cofinanțare pentru țările aflate în proces de consolidare fiscală. Domnule Comisar, printr o scrisoare pe care v am adresat o, v am întrebat dacă lucrătorii concediați din sectorul public, din instituțiile publice pot beneficia de Fondul european de ajustare la globalizare. Răspunsul dumneavoastră a fost că da, dar aș vrea să vă rog ca în viitorul conținut al acestui regulament să fie mai clar specificată această prevedere, astfel încât să nu creăm o diferențiere, o discrepanță și inegalități între lucrătorii din sectorul public și lucrătorii din sectorul privat,